Horizon 2020 pertanto è il nostro obiettivo comune e il programma paneuropeo di ricerca più importante concordato nel contesto della strategia UE 2020. Sul bilancio 2014 la Commissione, nella sua proposta di bilancio rettificativo n. 3 ha previsto un incremento della dotazione per il settore ricerca per circa 230 milioni di euro, di cui la maggior parte destinata al programma Horizon 2020. Su tale proposta è in corso di definizione la posizione del Consiglio, propedeutica al confronto con il Parlamento europeo ed alla sua approvazione. Per quanto riguarda il bilancio 2015, come ho anche avuto modo di sottolineare prima, il Consiglio ha adottato il 2 settembre la sua posizione, con alcune riduzioni rispetto alla proposta di stanziamenti della Commissione riguardo al livello dei pagamenti. Questa posizione è stata appena presentata nel dettaglio e vorrei a tale riguardo evidenziare come essa debba essere letta complessivamente quale sforzo di mediazione tra le esigenze di adeguato sostegno alle diverse politiche comunitarie, soprattutto per l'appunto quelle orientate alla crescita e all'occupazione, e contestuale però salvaguardia della disciplina di bilancio. Il Consiglio è convinto che la sua posizione sul progetto di bilancio 2015 rappresenti un giusto equilibrio tra tali esigenze nel rispetto delle priorità politiche definite dal Consiglio europeo per un'Europa più competitiva. Peraltro, vorrei sottolineare che, pur in riduzione rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea nel suo progetto di bilancio 2015, nella posizione del Consiglio, la dotazione prevista per il programma Horizon 2020 aumenta comunque del 33 per cento, come ricordavamo poc'anzi rispetto alla dotazione attualmente iscritta nel bilancio 2014. Ciò a dimostrazione che il Consiglio non è stato insensibile rispetto agli obiettivi di tale programma. Occorre al riguardo considerare che la rubrica 1a è quella che nel progetto di bilancio della Commissione proponeva gli incrementi più elevati rispetto al 2014, a fronte di programmi che sono ancora nella fase di avvio e per i quali è prevedibile un trend di spesa più contenuto nei primi anni ed in graduale crescita nel prosieguo della programmazione. Nello stesso tempo, per altre voci di spesa, come ad esempio la rubrica 1b, relativa ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione, la Commissione ha evidenziato la necessità di far fronte ad impegni di spesa già assunti ed a rendicontazioni già presentate dagli Stati membri, per le quali quindi il Consiglio ha veramente limitato al minimo le riduzioni. Come vedete quindi l'esercizio è stato molto difficile, in quanto le situazioni sono complesse ed eterogenee e tutte richiedono attenzione da parte delle Istituzioni, che pertanto sono obbligate a delle scelte in uno scenario di finanza pubblica certamente non favorevole. Sono fiducioso che, insieme con il Parlamento, riusciremo a trovare un accordo il più presto possibile, per dare all'Europa il suo bilancio ed assicurare piena operatività su tutte le politiche, ivi compresa e anzi a cominciare proprio da Horizon